2017. Am putut, cu această ocazie, vizita și închisoarea Omdurman.

Așa cum au spus și colegii mei, această tânără a fost măritată cu forța la doar 16 ani și apoi violată de către soț cu ajutorul rudelor.

În plus, potrivit regulilor internaționale, atunci când pedeapsa capitală e pronunțată împotriva dovezilor clare de legitimă apărare, ea poate fi asimilată unei execuții arbitrare. De aceea, rog oficialitățile din Sudan să ia în seamă solicitările pe care le facem astăzi, iată, toate grupurile politice din Parlament.